Świat potrzebuje nowego globalnego planu na rzecz praw człowieka, nie tylko obietnic na papierze, ale konkretnych działań.

Wszyscy przyznają, że to najefektywniejsza inwestycja, ale kiedy przychodzi do konstruowania i głosowania budżetu, doznają amnezji. Trzeba wreszcie wyprowadzić prawa człowieka z politycznego getta. Nie ma usprawiedliwienia dla ich łamania, które odbywa się nie tylko w krajach uznawanych za niedemokratyczne, ale też niestety w państwach Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Wychodzenie z kryzysu kosztem najbiedniejszych stanowi naruszenie praw człowieka. Rządy muszą zapewnić sprawiedliwy rozwój, zwalczać nadużycia, które doprowadzają do ubóstwa i je pogłębiają, a także ograniczyć konflikty zbrojne, które generują przemoc.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której każdego dnia w Europie jedna na pięć kobiet cierpi z powodu przemocy. Szacuje się, że roczny koszt ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków przemocy wobec kobiet w 47 krajach członkowskich Rady Europy sięga 34 mld euro. W ciągu ostatnich dwóch lat Rada Europy, Komisja i Parlament podjęły znaczące kroki w zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

Apeluję do Unii Europejskiej i wszystkich krajów członkowskich Rady Europy o podpisanie i ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Do dzisiaj konwencja ta została podpisana tylko przez 18 państw członkowskich, ale przez żaden nie została ratyfikowana.